Ich möchte noch einen Satz zur makroökonomischen Konditionalität sagen.

Man kann diesem Kompromiss wirklich zustimmen und ihn vielleicht sogar in den Stabilitätspakt übernehmen. Ich möchte noch einmal daran erinnern Wenn wir morgen dem Kompromiss nicht zustimmen, entsteht eine solche zeitliche Verzögerung, dass wir wahrscheinlich frühestens Ende nächsten Jahres in den Regionen dazu kommen, mit den Projekten zu beginnen, möglicherweise noch später.

Kompromisse sind nicht dazu da, Leute glücklich zu machen, sondern sie sind dazu da, Dinge in Bewegung zu setzen und zu realisieren.

Deswegen bitte morgen Ihre Zustimmung zum Kompromiss!